Am fost cel care a propus această urgență, deoarece din noiembrie 2009, când s a discutat în parlamentul nostru ultima rezoluție despre drepturile omului în Vietnam, situația nu s a îmbunătățit deloc.